Rozdielne vnútorné politiky a vnímanie politiky Únie v členských štátoch, ako aj rozdielne skúsenosti národných inštitúcií s adaptáciou a integráciou azylantov v ich krajinách vedú členské štáty k tomu, že sa usilujú vykonávať súčasnú smernicu tak, ako to považujú podľa svojich skúseností za najlepšie. Preto rozumiem konštatovaniu, že na prípravu predloženého materiálu bolo potrebné absolvovať až šesť neformálnych trialógov. Veď snaha Komisie vstupovať národným inštitúciám do ich osvedčených a zaužívaných postupov pod zámienkou väčšej unifikácie azylového systému môže oprávnene naraziť na nesúhlas najmä u skúsených úradníkov, keď sa vymedzujú niektoré pojmy zásadne iným spôsobom, ako sa doposiaľ používali. Preto, myslím si, treba pri aktualizácii smernice postupovať pragmaticky, citlivo a s plnou vážnosťou rešpektovať aj názory skúsených národných inštitúcií, ktoré v praxi vykonávajú našu azylovú politiku.